Monsieur le Président, injections de produits chimiques dans les yeux, gavages et inhalations forcés, les expériences sur les animaux dans le domaine des cosmétiques sont souvent insoutenables et ne devraient plus avoir cours aujourd'hui. Si la législation en vigueur est satisfaisante en Europe, même si elle est imparfaite, elle ne l'est pas dans le reste du monde, d'où l'idée que j'ai soutenue d'une convention internationale sur la question. En effet, en tant que coordinatrice en commission ENVI, j'avais d'ailleurs proposé à mes collègues de mener une réflexion globale et pas uniquement sur les cosmétiques. En effet, les progrès réels réalisés dans la mise au point des méthodes de substitution à ces tests cruels, y compris dans le domaine médical, sont la preuve que l'expérimentation animale n'est pas une obligation, comme certains veulent parfois nous le faire croire. Un problème demeure néanmoins la majorité des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques sont les mêmes que ceux qui sont employés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de détergents et même parfois de denrées alimentaires. Or, dans ces cas précis, l'expérimentation animale bénéficie d'un cadre légal avec les essais autorisés dans le cadre de la réglementation REACH. Il est donc urgent d'élargir davantage la problématique à l'expérimentation animale, en général. Un exemple parlant il y a presque un an, une marque de cosmétiques, qui s'était prononcée contre l'expérimentation animale, a cédé à la pression d'un marché asiatique en autorisant les tests sur animaux dans le pays en question. Voilà donc une limite supplémentaire du cadre actuel lorsque la commercialisation de produits testés sur des animaux a lieu hors de l'Union européenne. Cette dernière ne peut plus agir d'où, une fois de plus, la nécessité d'une convention internationale mondiale.